virðulegi forseti ég vék að því áðan að ýmsar hagstæður eru í þjóðhagsspá sem kom út í janúar og líka í október á síðasta ári þær voru með vísbendingar um það að krónan mundi veikjast á vormánuðum og það lá alveg ljóst fyrir og greiningardeildir bankanna höfðu einnig spáð því fyrir en hvort það gerðist á ákveðnum tímapunktum þrítugasta mars eða þrítugasta júní

slíka rannsókn ég vék hins vegar að því líkt eins og hæstvirtur forsætisráðherra að net velferðarkerfisins skipti verulegu máli á samdráttarskeiði og það skipti verulegu máli að gera sér grein fyrir því að stór hluti af ríkisrekstrinum hundrað sextíu milljarðar af fjögur hundruð fimmtíu eru í svokölluðum tekjutilfærslum en hvað er það háttvirtur þingmaður grétar mar jónsson tekjutilfærslurnar eru greiðslur frá hinu opinbera án þess að á móti komi vinnuframlag eða önnur gæði og þau eru mikilvægt tæki til tekjujöfnunar og hlutfall tekjutilfærslna í útgjöldum hins opinbera er mikið enda eru almannatryggingar taldar til hins opinbera ásamt ríki og sveitarfélögum ég vék að því áðan í ræðu minni að um væri að ræða stærðir líkt eins og lífeyrisgreiðslur það væri um að ræða fæðingarorlofsgreiðslur vaxtabætur barnabætur og ýmislegt annað þetta er hluti af hinu stóra neti velferðarkerfisins sem hefur verið byggt upp á íslandi